tillögu til þingsályktunar um flutning á starfsemi fiskistofu alþingi ályktar að fela sjávarútvegsráðherra að hefja nú þegar undirbúning að flutningi fiskistofu út á landsbyggðina með aðalstöðvar á akureyri og starfsstöðvar í hafnarfirði í grindavík í ólafsvík á ísafirði á þórshöfn í fjarðabyggð á hornafirði og í vestmannaeyjum leitast verði við að starfseminni sé dreift sem jafnast á starfsstöðvarnar þar sem átta til fimmtán manns starfi í hverri stöð flutningi stofnunarinnar verði lokið innan tveggja ára grunnur allrar starfsemi fiskistofu á rætur sínar að rekja út á landsbyggðina enga stofnun er auðveldara að flytja og að líkindum yrði hún mun ódýrari í rekstri með dreifðri starfsemi sem næst þeim aðilum sem stofnunin á að fylgjast með með þeim samskiptaleiðum sem til eru í dag á þetta að vera auðvelt

það er nær upprunanum það var stórslys þegar fiskistofa var sett á laggirnar að hún skyldi ekki hafa aðalstöðvar úti á landi og enginn sá fyrir sér hvað þessi stofnun átti eftir að blása út hjá fiskistofu starfa nú níutíu og sex starfsmenn og þar af virðast tíu vera staðbundnir sem á víst að þýða að þeir séu við starfsstöðvar úti í á landi þess vegna eru þeir staðbundnir ef þeir eru á höfuðborgarsvæðinu virðast þeir ekki vera staðbundnir þróun ríkisstarfa hefur jafnframt verið sú að draga úr starfsemi úti á landi lítil byggðarlög hafa þannig tapað heilsársstörfum sem hafa verið þeim mikilvæg stoð með flutningi starfa sem tilheyra fiskistofu nær upprunanum og á þá staði þar sem störfin eru unnin er jafnframt stigið mikilvægt skref í þá átt að styrkja búsetu á landsbyggðinni virðulegi forseti hjá fiskistofu starfa níutíu og sex starfsmenn og þar af þrettán í tölvuvinnslu tölvuvinnslu er hægt að vinna hvar sem er það virðist vera að menn af stór reykjavíkursvæðinu gangi fyrir þegar verið er að ráða starfsmenn til fiskistofu sem dæmi var auglýst eftir eftirlitsmanni fyrir vestfirði þar sótti ágætismaður um starfið með búsetu á ísafirði sem uppfyllti öll skilyrði en maður af stór reykjavíkursvæðinu var ráðinn í starfið ég hef áreiðanlegar heimildir fyrir þessu

fyrir því að hafa fiskistofu hér ég heyrði að fiskistofa þyrfti að vera nálægt sjávarútvegsráðuneytinu á þetta blæs ég með allri þeirri tækni sem er til í dag í fjarskiptabúnaði og annarri tækni það má ekki gleyma því að fiskistofa er þjónustufyrirtæki fyrir sjávarútvegsfyrirtæki það segir sig sjálft að starfsemin þarf að vera nær sjávarútvegsfyrirtækjunum að mínu mati er langvitlegast að hafa aðalstöðvar fiskistofu á akureyri akureyri er miðsvæðis og flugsamgöngur þangað eru mjög góðar þar eru einnig stór sjávarútvegsfyrirtæki sem eru með mikla starfsemi á eyjafjarðarsvæðinu má þar nefna samherja útgerðarfélag akureyringa og þormóð ramma á stór reykjavíkursvæðinu minnka alltaf umsvif í sjávarútvegi sem dæmi eru minnkuð umsvif hjá hb granda sem er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á reykjavíkursvæðinu er verið að flytja hluta af starfseminni á akranes og vopnafjörð fiskverksmiðja þeirra sem er kölluð faxamjöl er að hætta störfum og þeir eru að byggja upp verksmiðju á vopnafirði þetta eru verkefni sem liggja fyrir allir þingflokkar hafa haft það á stefnuskránni að flytja störf á landsbyggðina ef eitthvað hefur verið flutt á landsbyggðina hefur það verið sýnishorn og aðallega láglaunastörf í lögum um fiskistofu segir fiskistofa skal starfa að stjórnsýsluverkefnum á sviði sjávarútvegsmála svo sem nánar er kveðið á um í lögum þessum fiskistofa heyrir undir sjávarútvegsráðherra ég hef trú á því að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra sem er mikill landsbyggðarmaður taki vel í þessar tillögur einnig segir í fyrstu grein markmið laga þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu í annarri grein segir fiskistofa skal annast framkvæmd laga um stjórn fiskveiða og eftirlit með fiskveiðum svo sem nánar er kveðið á um í lögum um það efni þá skal fiskistofa hafa með hendi eftirlit með meðferð fisks og framleiðslu sjávarafurða hæstvirtur ráðherra og háttvirtir þingmenn hljóta að sjá